Frau Kollegin, ich bin jetzt entsetzt, falls ich Sie richtig verstanden habe. Es gab in Europa Zeiten, in denen Menschen gesagt haben Wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts von der Obrigkeit zu befürchten.

Ich denke nämlich nicht, dass sie zurückkommen soll.